No se puede hacer el mismo debate después de unas elecciones que antes de unas elecciones por respeto a las elecciones y por respeto a los europeos. Y no tendríamos que hacer cosas distintas de lo que se produce en los Parlamentos nacionales en este sentido. Si los Comisarios europeos son el fruto de una mayoría en cada uno de los países, nuestra principal preocupación debería ser que el Presidente de la Comisión fuese fiel a lo que hemos votado los europeos en las elecciones europeas, y de ahí, la trascendencia y el acierto de que el señor Durão Barroso sea el Presidente de la Comisión. Y es un principio estrictamente democrático. Y dos consideraciones que hacen que no tenga ninguna duda en apoyar de una manera clara y definitiva al señor Durão Barroso. En primer lugar, por la profundidad del diagnóstico de la actual situación que ha hecho en su intervención y en sus consideraciones. No sólo vivimos una crisis económica y financiera, vivimos una crisis de valores. Y es la primera vez que he escuchado en esta Cámara una afirmación de estas características no sólo vivimos una crisis, vivimos un mundo en transformación. Y de ahí que, frente al Estado y frente al mercado, más que nunca, sea necesario poner el acento en el protagonismo de las personas y en el cambio de actitud, porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades probablemente en muchos países de la Unión. Y la segunda consideración, por la que mantengo mi apoyo, es su ambición europea. Europa exige elegir, priorizar y ordenar, y la crisis y el Tratado de Lisboa son las dos grandes cuestiones en las que ha hecho especial hincapié el Presidente de la Comisión. El tratamiento de la crisis exige una Comisión decidida y exige también un Parlamento que esté a la altura de la gravedad de las circunstancias que vamos a vivir. La crisis no ha terminado todavía la crisis tiene todavía una faz irreconocible y la crisis va a exigir que luchemos contra el desequilibrio social en la Unión Europea.